Podstawowym elementem systemu zarządzania WPR jest kontrola.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń widać, że skomplikowane kryteria dostępu do pomocy i ich częste zmiany tworzą wielorakie problemy na etapie wdrażania nie tylko dla rolników, ale i dla samej administracji.